Camerun este singura țară din Africa Centrală care a negociat un acord interimar de parteneriat economic cu Uniunea Europeană, în urma expirării derogării acordate de Organizația Mondială a Comerțului pentru regimul comercial preferențial unilateral pentru statele din Africa, zona Caraibilor și Pacific. Astfel, Camerun a beneficiat, încă din 2008, de un acces fără taxe sau contingente la piața europeană, iar acest lucru i a permis să evite perturbări comerciale, inclusiv prin aplicarea anticipată a regimului comercial, în momentul încetării derogării OMC. Consider că Parlamentul European trebuie să și dea acordul pentru parteneriatul economic cu Camerun, deoarece aceasta ar reprezenta un model pentru restul țărilor din Africa Centrală, care nu se simt încă pregătite să înceapă negocierilor cu Uniunea Europeană în această direcție. În același timp, Camerun trebuie să ratifice cât mai curând acordul pentru a beneficia de avantajele integrale ale acestuia.